Nachdem ich bereits vier Tage in Kopenhagen verbracht habe, fällt es mir ausgesprochen schwer, das Wort Führungsrolle der Europäischen Union überhaupt noch anzuhören. Führung und das habe ich schon im Kindergarten gelernt erlangt man in erster Linie durch gutes Beispiel.

wenn die Europäer bei ihren bisherigen Angeboten bleiben. Das Reduktionsziel ist nicht ausreichend. Gleichzeitig haben die Europäer alle Hintertüren, um Reduktionspolitik zu Hause zu vermeiden, sperrangelweit geöffnet. Das offsetting kennt keine Grenzen mehr, hot air ist nicht nur für Polen, sondern auch für Schweden ein Thema geworden. Die Anrechnung der Wälder, die gerade Sie mit Ihrer Regierung propagiert haben, Herr Reinfeldt, ist ein weiterer Beitrag der Europäer, sich aus der aktiven Reduktionspolitik herauszuschleichen.

Also bitte, Herr Reinfeldt, machen Sie klar, wie es gehen soll, das Zwei Grad Ziel zu erreichen, wenn Sie bei dem bleiben, was bisher angeboten wird.

Ich bitte Sie hier ganz eindringlich Wenn Sie den Prozess tatsächlich noch fördern wollen, dann nehmen Sie das, was heute in der Zeitung steht, als Linie der Europäer zurück. Ein Letztes zum Schluss Es werden Tausende von offiziellen Beobachtern in den nächsten Tagen obwohl sie eine Akkreditierung für die Konferenz haben vor den Türen des Bella Centers stehen.

Stellen Sie sicher, dass diese Leute nicht, weil sie plötzlich nicht mehr teilnehmen können, in Käfigen landen oder stundenlang mit gefesselten Händen auf dem gefrorenen Boden dort sitzen müssen! Es gibt in Kopenhagen eine Menge Führungsrolle zu verlieren. Aber die Art und Weise, wie sich der europäische Rechtsstaat dort präsentiert ich habe nichts für Randalierer übrig, überhaupt nichts